Pane předsedající, paní komisařko, já už sedím v tomto Parlamentu třetí volební období, a tak si dobře pamatuji, jak dlouho nám trvalo, než jsme se dostali až sem, protože zejména se Smlouvou o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurem tady žijeme už od minulého volebního období. Teď jsme konečně úspěšně na konci té cesty, myslím, že si k tomu můžeme všichni pogratulovat. A nejde jenom o to, že Singapur je dnes technologickým a logistickým centrem světa nebo minimálně jihovýchodní Asie, jde také o to, že EU se tak jasně staví do čela liberalizace světového obchodu. Je důležité, že po Japonsku se tady schvaluje další podobná dohoda se Singapurem, a chtěl bych jenom připomenout, že máme ještě jeden dluh, který nás čeká, to je podobná smlouva s Vietnamem. Já chci pevně věřit, že se i tady nám podaří to hlasování ještě před koncem volebního období tohoto Parlamentu.